Contiene una serie de medidas que yo creo que ha mejorado este Parlamento. Por tanto, el trabajo que hemos realizado ha sido satisfactorio para eliminar aquellos plásticos de un solo uso. Especialmente me gustaría destacar algunos de los aspectos más significativos, en mi opinión. Se toman medidas de prohibición cuando tengamos otras alternativas que sean mucho más sostenibles. Por tanto, esos que no sean sostenibles se prohibirán. En segundo lugar, el etiquetado deberá indicar el impacto medioambiental negativo y la presencia de este plástico en el producto. En tercer lugar, la obligación de los Estados miembros a recoger el 90 de las botellas de bebidas de plástico y, en cuarto lugar, una cosa muy importante si no nos sensibilizamos todos sobre la importancia de la reducción del plástico, no lo conseguiremos.